með frumvarpinu er kveðið á um innleiðingu á tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og þrjú fjörutíu og eitt e b frá þriðja júní tvö þúsund og þrjú um starfsemi og eftirlit með lögaðilum um starfstengd eftirlaun tilskipunin nær til lögaðila sem heimild hafa til að taka á móti iðgjöldum til myndunar og útgreiðslu eftirlaunaréttinda starfa á sjóðsmynduðum grunni og eru aðskildir frá þeim fyrirtækjum sem greiða iðgjöld til þeirra frá þessu almenna gildissviði eru hins vegar mikilvægar undantekningar sem kveðið er á um í tilskipuninni sú mikilvægasta er að lífeyrissjóðir sem falla undir reglugerð e b e númer fjórtán hundruð og átta sjötíu og eitt eru undanþegnir tilskipuninni íslensku lífeyrissjóðirnir hafa verið skilgreindir á þann hátt að þeir falli undir reglugerð e b e númer fjórtán hundruð og átta sjötíu og eins og falla þeir því almennt ekki undir ákvæði tilskipunarinnar á það við um skyldubundin framlög til íslensku lífeyrissjóðanna taki viðkomandi lífeyrissjóðir hins vegar jafnframt við iðgjöldum sem ekki eru skyldubundin kunna slík framlög að falla undir ákvæði tilskipunarinnar að því tilskildu að þau séu starfstengd og valkvæð

um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða fellur ekki undir tilskipunina þar sem hann er byggður á ákvörðun einstaklings en er ekki starfstengdur í skilningi tilskipunarinnar með frumvarpinu er við innleiðingu tilskipunarinnar út frá uppbyggingu íslenska lífeyrissjóðakerfisins og reglugerðar e b e fjórtán hundruð og átta sjötíu og eitt því litið svo á að starfstengdir eftirlaunasjóðir í skilningi tilskipunarinnar séu sjálfstæðar einingar og valkostur til hliðar við hina venjubundnu íslensku lífeyrissjóði og lagarammi þeirra afmarkaður út frá því fjármálaeftirlitið hefur samkvæmt frumvarpinu eftirlit með starfstengdum eftirlaunasjóðum og meginreglur laga númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö eiga við um slíka sjóði nema sérstaklega sé kveðið á um annað benda má á að sérstakar fjárfestingarreglur gilda fyrir umrædda sjóði sem eru frjálslegri en þær fjárfestingarreglur sem kveðið er á um í almennu lífeyrissjóðalögunum samhliða frumvarpinu er lagt fram frumvarp til laga um breyting á lögum um tekjuskatt númer níutíu tvö þúsund og þrjú sem tekur af öll tvímæli um skattlagningu greiðslna í og úr starfstengdum eftirlaunasjóðum sem og skattlagningu sjóðanna sem slíkra virðulegi forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar og til